Zákazky verejného obstarávania sú dôležitou súčasťou hospodárstva, a preto modernizáciou smerníc o verejnom obstarávaní by sa mala dosiahnuť rovnováha medzi zjednodušením pravidiel na jednej strane a zavedením riadnych a účinných postupov vyhodnotenia ponúk na strane druhej. Musíme však zaručiť vyššiu účasť malých a stredných podnikov a tiež rozšíriť využívanie elektronického verejného obstarávania. Pre väčšiu transparentnosť by tiež mal byť zo zákaziek verejného obstarávania vylúčený každý subjekt, ktorý nedodrží povinnosti vyplývajúce zo sociálneho, pracovného a environmentálneho práva vymedzené či už vo vnútroštátnych alebo európskych právnych predpisoch a v kolektívnych zmluvách, ktoré boli uzatvorené v súlade s právom Únie. Je tiež neprípustné, aby verejní obstarávatelia zadali zákazku uchádzačovi, ktorý síce predložil najvýhodnejšiu ponuku, ale nie je schopný predložiť napríklad aktualizované informácie o platení svojich príspevkov na sociálne zabezpečenie alebo ostal dlžný svojim subdodávateľom.